hæstvirtur forseti já velferðarkerfið segirðu háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson það er ekki nógu gott og auðvitað hefur fólk sem þarf að fá styrk undan velferðarkerfinu einhvern sína á lífsleið lagt hönd á plóginn með að búa til peninga það hefur verið á vinnumarkaðnum það er ekki hægt að segja bara að þeir sem þurfa að fá út úr velferðarkerfinu hvort sem það eru öryrkjar eða aldraðir eða þeir sem eru sjúkir með einum eða öðrum hætti hafi aldrei lagt neitt inn í kerfið

tíðina byggja upp allt sem við erum raunverulega að gera og það er nú þannig að margir sem eru öryrkjar hafa jafnvel vegna þess hvað þeir hafa þurft að vinna mikið í gegnum tíðina og orðið öryrkjar fyrir aldur fram og eins má segja um aldraða sem hafa í gegnum tíðina jafnvel fimmtíu til sextíu ár á vinnumarkaði þrælað og púlað og við erum svo að tala um að þeir séu að fá út úr kerfinu þetta er ótrúlegur útúrsnúningur og ég

eru ekki boðlegar það þarf að bæta um betur